málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund þá vill forseti láta þess getið um þinghaldið í dag að ekki er gert ráð fyrir atkvæðagreiðslum um dagskrármálin á þessum degi